Nem tudjuk természetesen, hogy pontosan mennyi. Azonkívül, nagyon sokan azt érzik Magyarországon, és örülök, hogy lehetőséget adott képviselő úr arra, hogy ezt elmondjam, hogy a Fidesz kormány kizárólag a saját klientúráját részesíti előnyben, az egész trafikmutyi nem mennék bele a részletekbe a földtörvény, mindenféle egyéb arról szól, hogy aki kliens az kap támogatást. Ezért vannak sokan, akik azt gondolják, hogy ez a képviselet nem feltétlenül őket szolgálja.